Spoštovana podpredsednica, spoštovani kolegi poslanci, kolegice poslanke! Kogarkoli boste danes vprašali, kdo so tisti, ki so vedno prvi pri nudenju pomoči pri vseh vrstah naravnih in drugih nesreč, je odgovor na dlani. Gasilci, bodisi prostovoljni, bodisi poklicni, so prvi na kraju nesreč, pogosto tvegajo svoja življenja za to, da rešujejo življenja drugih. In če vprašate, kdo izmed uniformiranih poklicev - policisti, pripadniki stalne zastave Slovenske vojske, gasilci - bi morali biti za opravljeno delo najbolje nagrajeni - je odgovor enak. V Novi Sloveniji smo že v mandatu Alenke Bratušek in Mira Cerarja opozarjali na nepravične in nesprejemljive poteze, ki so gasilsko službo in gasilci potiskali na rob. Leta dva tisoč trinajst smo v postopku sprejemanja Zakona o davku na nepremičnine predlagali, da se iz obvezne obdavčitve izvzamejo vsi objekti za zaščito in reševanje - to se pravi gasilski domovi. Leta dva tisoč šestnajst smo predlagali novelo Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki bi prostovoljna gasilska društva, ki se kot humanitarna društva večinoma financirajo s prostovoljnimi prispevki in donacijami pravnih in fizičnih oseb, izvzeli kot zavezance po tem zakonu. Gasilci so dejansko premalo nagrajeni. Lahko bi rekli celo, da so zapostavljeni, vlada pa jim le obljublja izboljšanje njihovega statusa. To se največkrat zgodi ob večji naravnih in ekoloških nesrečah. Ko brez pomislekov opravljajo najtežje in tudi življenjsko nevarno delo. Spomnimo se požara v Kemisu na Vrhniki, kako se jim je država oddolžila za požrtvovalno delo. Z obljubami. V Novi Sloveniji pozdravljamo današnji predlog konkretnih rešitev, ki predvidevajo dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ter preventivne preglede. Rešitve so dobrodošle za delodajalce, ki jim bo država znižala zavarovalne premije in jim omogočala davčne olajšave. Operativni gasilci pa bodo imeli pravico do preventivnih zdravstvenih pregledov in dodatnega zdravstvenega zavarovanja ter za vsak dan izvajanja javne gasilske službe tudi pravico do dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ne glede na to pa menimo, da bi bila dobrodošla tudi celostna ureditev tega statusa in uveljavitev stimulativnih rešitev, tako za prostovoljne gasilce in druge prostovoljce v sistemu zaščite in reševanja, kot tudi za njihove delodajalce. Tako da bomo ne samo ohranjali, ampak bi celo krepili motiviranost državljanov za vključevanje in delovanje v tovrstnih prostovoljnih organizacijah in društvih. V Novi Sloveniji se zavzemamo za posebno dodatno ničcelaničpet- procentno davčno olajšavo od dohodka pravnih oseb, obdavčenega za znesek izplačil v denarju, ki bo namenjen izključno za donacijo prostovoljnim in poklicnim gasilskih društvom ter drugim organizacijam, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. Prav tako predlagamo davčne olajšave za delodajalce, ki zaposlujejo pripadnike prostovoljnih organizacij, delujočih v sistemu zaščite in reševanja. Ob tem mora država ob upoštevanju dejanskih potreb usmerjati in podpirati čim bolj uravnotežen razvoj različnih prostovoljnih organizacij in društev s področja zaščite in reševanja kot tudi njihovo čim bolj uravnoteženo prisotnost na celotnem ozemlju države. Predlog zakona je zelo dobrodošel, vendar bomo morali najti ustrezno in primerno ureditev statusa ne le za gasilce, temveč za vse skupine, ki delujejo na področju zašite in reševanja, gorski reševalci, jamarji, potapljači, vodniki službenih psov. Tudi njihov status namreč ni ustrezno urejen, čeprav prav tako kot prostovoljni gasilci delujejo organizirano preko društev in nimajo plačanih prispevkov za zdravstveno in pokojninsko ter invalidsko zavarovanje. Glede na navedeno bomo v Novi Sloveniji predlog dopolnitev zakona o gasilstvu podprli. Tudi sam sem gasilec in zelo dobro vem, kako srčni so, in svoja življenja nosijo na dlani za druge. Z gasilskim pozdravom "Na pomoč".